ya entonces en una fecha de significado, porque conmemoraba dos de los episodios más oscuros de nuestra historia por un lado, el aniversario de la Noche de los Cristales Rotos cuando, aquel 9 de noviembre de 1938, los nazis cometieron la primera gran matanza contra los judíos y, por otro, en 1989 se cumplía medio siglo del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La caída del Muro de Berlín supuso el triunfo de las democracias liberales ante el bloqueo soviético, inauguró una etapa de esperanza en la que los europeos pensamos que nada podría frenar la expansión de los derechos humanos, las elecciones libres y el Estado de Derecho. En cuestión de semanas, Rumanía, Bulgaria y Checoslovaquia, entre otros, se deshicieron de sus dictaduras para adoptar el modelo de democracia parlamentaria occidental. Pero treinta años después nuevos muros separan a los europeos. Ahora esos muros son ideológicos —entre nacionalistas y europeístas—, son territoriales —entre las grandes urbes y el mundo rural— o de clases —entre ricos y trabajadores empobrecidos—. Si bien el apoyo a la democracia es generalizado en buena parte del mundo y, por supuesto, en Europa, los populistas van ganando terreno, y esto nos obliga a hacer una profunda reflexión para evitar volver a etapas oscuras de nuestra historia. 1989 fue un momento de esperanza y victoria para Occidente y para los valores que defendemos. Conseguirlo no fue fácil. Nuestro mayor error es olvidar lo que significa defender la libertad. Treinta años después, es fácil olvidar que la reunificación alemana estuvo plagada de incertidumbres y de recelos. Unos pensaban que supondría un esfuerzo económico y social tan inmenso para Alemania, que acabaría con la locomotora europea y, como consecuencia, con la Comunidad Europea. Otros advirtieron del peligro de resucitar a un viejo enemigo enterrado desde la Segunda Guerra Mundial. Nadie como Helmut Kohl supo recoger el sentir de los socios europeos. En sus memorias, recordó la falta de apoyos y confesó lo siguiente Entre nuestros aliados europeos, solo hubo uno que nos apoyó resueltamente desde el primer momento el presidente español, Felipe González, que no dudó ni un instante acerca de cuál era la posición que debía adoptar. Si en 1989 fue posible, ahora también debemos ser capaces de responder a las incertidumbres que amenazan nuestro modelo de convivencia. La Unión Europea es, ante todo, paz, libertad, progreso. Caminemos con esos valores y hagamos de nuestra Unión el modelo más avanzado de integración y de justicia social, y que este aniversario sirva para recuperar la esperanza.

Tenía quince años recién cumplidos —casi tan joven como la democracia de mi país—, pero ya comenzaba a construir mi conciencia política y era consciente de que ese era un día importante para la historia de Europa. Pero jamás pude imaginar que hoy tendría el honor y el orgullo de representar a la familia socialdemócrata en este Parlamento Europeo.